frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum um heilbrigðisþjónustu og lögum um málefni aldraðra ásamt mér eru flutningsmenn þessa frumvarps háttvirtir þingmenn þráinn bertelsson lilja mósesdóttir lilja rafney magnúsdóttir þuríður backman árni þór sigurðsson arndís soffía sigurðardóttir siv friðleifsdóttir guðmundur steingrímsson jónína rós guðmundsdóttir og margrét tryggvadóttir frumvarpið er ekki stórt í sniðum en er stórt mannréttindamál hér er um það að ræða að færa það í lög að þeir sem velja að búa á hjúkrunarheimilum eigi kost á því að búa einir í herbergi og að við bindum þennan rétt fólks í lagakaflana annars vegar um málefni aldraða og hins vegar í lögin um heilbrigðisþjónustu þannig er að á íslandi um þessar mundir eru ríflega tvö þúsund fimm hundruð hjúkrunarrými og ríflega fimm hundruð fjörutíu dvalarrými þessum rýmum hefur fækkað jafnt og þétt undanfarin ár frá því að vera um tvö þúsund sjö hundruð árið tvö þúsund og sjö það er hjúkrunarrými og dvalarrýmin ríflega sjö hundruð þannig að það er hlutfallsleg fækkun hjúkrunarrýma um sex prósent en dvalarrýma ríflega tuttugu prósent meðan þessi breyting hefur verið á eiga sér stað hafa sveitarfélögin jafnt og þétt bætt í þá þjónustu sem aldraðir sem búa heima við

einnig hefur dagvistarúrræðum fyrir eldra fólk verið fjölgað til muna

fólk sem þarf á hjúkrunarrými að halda eru á fjölbýlum það er þar búa fleiri en einn einstaklingur í herbergi við hönnun allra þeirra rýma sem hafa verið byggð undanfarin tíu ár hefur þess verið gætt að allir heimilismenn byggju einir í herbergi nema sérstakar óskir kæmu fram um annað þannig hafa heimilin í sóltúni í boðaþingi og í mörk á höfuðborgarsvæðinu verið byggð með þessar þarfir í huga auk þess hefur hjúkrunarheimilum á seinni árum til að mynda á droplaugarstöðum í reykjavík verið breytt í þessa veru það sama hefur átt við við hönnun á byggingu hjúkrunarrýma á landsbyggðinni þar hefur árs einnig verið gætt að þegar ný heimili hafa verið byggð undanfarin ár til að mynda í fellsenda í dalabyggð og jaðri í ólafsvík hefur þess verið gætt að þar væri einnig um einbýli að ræða

hafa bæði þingmenn og ráðherrar viðrað hugmyndir um að

þáverandi félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir lagði meðal annars fram áætlun um fjölgun hjúkrunarrýma sem hafði þetta að leiðarljósi og félagsmálaráðherrarnir hæstvirtur ásta ragnheiður jóhannesdóttir og árni páll árnason hafa einnig á seinni stigum fylgt þessu máli eftir þingmenn hafa auk þess margoft getið þess arna í þingræðum og í blaðaskrifum að það sé mikilvægt að taka þessi skref en einhverra hluta vegna hefur þetta skref ekki verið stigið það er rétt að geta þess frú forseti að þegar rætt var um að breyta lögum um heilbrigðisþjónustu sem var á árabilinu ef ég man rétt tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö var lengi inni í drögum frumvarps til heilbrigðislaga á þeim tíma ákvæði um einbýli á hjúkrunarheimilum á síðari stigum málsins var þessu atriði vikið í burt og orðalagið við skulum segja útvatnað þannig að réttur þeirra sem búa á hjúkrunarheimilum hvað þetta varðar er ekki tryggður samtök aldraðra hafa margoft ályktað um þetta efni og reist kröfur um að þeir sem kjósi að búa í einbýli eigi kost á því sú þjónusta sem eldra fólki býðst í heimahúsum hefur verið að vaxa jafnt og þétt undanfarin ár og það er vel vegna þess að við skulum gera ráð fyrir því að það sé vilji flestra eldri einstaklinga alveg eins og allra annarra að búa á sínum heimilum búa við sjálfstæði búa við það að geta sjálft tekið ákvarðanir um flesta hluti og þess vegna hefur þessi þjónusta verið að aukast jafnt og þétt í heimahúsum það er mjög mikilvægt nú er til að mynda hægt hér á höfuðborgarsvæðinu að fá heimahjúkrun meira og minna allan sólarhringinn í mismiklum mæli þó það er hægt að fá aðstoð við að fá heimsendan mat það er hægt að fá aðstoð við þrif og svo framvegis og svo framvegis allt eru þetta afar mikilvægir kostir sem hafa gert fólki kleift að búa lengur sjálfstætt án þess að þurfa að fara inn á stofnanir þessi þróun mun halda áfram á næstu árum og er raunar byrjuð eins og gat hér í upphafi mæli síns það er að á síðastliðnum þremur árum hefur orðið töluverð fækkun í hjúkrunarrýmum á landsvísu og það er líklegt að sú þróun muni halda áfram fyrst og fremst vegna bættrar þjónustu í heimahúsum því er það í raun andi þessa frumvarps að nota það tækifæri sem felst í því

þessi breyting er að verða í samfélaginu og smátt og smátt útrýma fjölbýlum það eru fleiri þættir en heimaþjónusta sem þarna hefur komið til aukin áhersla á endurhæfingu eldra fólks hefur skipt þarna miklu máli og bæði sú endurhæfing sem til að mynda fer fram á landspítala háskólasjúkrahúsi á landakoti hjá hrafnistu í reykjavík eir og fleiri og fleiri stöðum þar sem er sérstaklega lögð áhersla á endurhæfingu aldraðra hefur gert á að verkum að fleiri og fleiri eldri einstaklingar fá nú bót meina sinna að svo miklu marki að þeir geta haldið áfram að búa sjálfstætt þetta skiptir gríðarlega miklu máli og gerir meðal annars að verkum að þörfin fyrir hjúkrunarrými skapast seinna á æviskeiðinu það liggur fyrir frú forseti að um næstu áramót er vilji til að flytja málaflokkinn um málefni aldraðra til sveitarfélaganna svipað og gert var með málefni fatlaðra um nýliðin áramót það er afar mikilvægt í mínum huga að áður en sá flutningur verður liggi fyrir þessi vilji löggjafarvaldsins um það hvenær og hvernig verði staðið að því að tryggja þennan sjálfsagða rétt íbúa á dvalar og hjúkrunarheimilum vegna þess að það verður óhjákvæmilega að taka þessa þætti inn í þegar metin verður kostnaðurinn og sú meðgjöf sem væntanlega mun fylgja til sveitarfélaganna með málaflokknum það er nokkuð ljóst að þar sem við vitum til að mynda í dag að eitt rými á hjúkrunarheimili kostar í rekstri einhvers staðar í kringum ríflega sjö milljónir á ári

eftir þjónustuþörf vissulega einhvers staðar á bilinu átta til tíu einstaklingum í heimahúsum og þarna er á alveg gríðarlega mikill munur þetta hefur vissulega áhrif á það með hvaða hætti sveitarfélögin taka við málaflokknum stendur eftirfarandi stofnunum þar sem enn eru tvíbýli samanber fyrstu grein laga þessara skal á næstu fimm árum frá gildistöku laga þessara breyta með þeim hætti að fjölbýlum sé lokað en öll rými verði einbýli ráðherra velferðarmála skal innan árs frá gildistöku laga þessara leggja fram áætlun um með hvaða hætti fjölbýlum verði fækkað og loks útrýmt þetta er afar mikilvægt vegna þess að þarna er ekki um neina kollsteypu að ræða frú forseti heldur er þarna verið að ræða um það að ráðherra þurfi að setja upp áætlun í samvinnu við þau hjúkrunarheimili sem eru í rekstri í dag og gera áætlanir um það með hvaða hætti unnið verður að þessu markmiði ég tel því frú forseti að kostnaðurinn vegna þessara breytinga verði óverulegur við vitum að kostnaður vegna hjúkrunarheimilaþjónustu undanfarin ár hefur lækkað sem nemur þessum sex prósent sem rýmunum hefur fækkað og er það vel

til þess að fara í þessa vegferð hér á landi er staðan enn þá þannig að það er hærra hlutfall íbúa þessa lands búsett á hjúkrunarheimilum en í flestum öðrum vestrænum ríkjum í mínum huga þýðir það fyrst og fremst það að við höfum verið fullstofnanamiðuð í þeirri nálgun sem við höfum notað í þjónustu við eldra fólk og við eigum að reyna að feta af þeirri braut og gera fólki kleift að þiggja þjónustuna á sínum heimilum þar sem það að öllu jöfnu vill miklu fremur búa frú forseti hér er að mínu mati um stórt mannréttindamál og við eigum að horfa til framtíðar með því að breyta á þennan veg ég geri ekki ráð fyrir að sú kynslóð sem ég er af hvað þá kynslóð barnanna minna muni sætta sig við það þegar þau þurfa á einhvers konar aukinni þjónustu sem hjúkrunarheimilaþjónustu er að halda að það muni einhver úr þessum árgöngum eða kynslóðum sætta sig við að búa með óskyldum og fólki sér ókunnugu inni á hjúkrunarheimili krafan mun halda áfram að verða háværari og háværari og með frumvarpinu er gefinn kostur á með afar mildilega hætti skulum við segja að breyta af þessari stefnu og tryggja þessi